Si on parle de la minorité rom et que Madame la vice présidente essaie de défendre la minorité rom, elle a le droit de le faire. Comme elle était en train de parler d'autre chose, elle a demandé à prendre la parole sur la question des Roms.

Cela suffit, merci beaucoup.